Nu cred că redeschiderea rănilor trecutului poate fi utilă unei societăți. Înțelegem nevoia de justiție, dar, așa cum Parlamentul European a subliniat în repetate rânduri, pedeapsa capitală nu poate constitui un act de dreptate.

Solicităm autorităților bengaleze să comute de urgență pedepsele cu moartea pronunțate împotriva liderilor islamiști în procesul privind crimele de război din 1971. Totodată, liderii politici și religioși au datoria să își tempereze adepții, care s au manifestat atât de violent în ultimele săptămâni, în cursul grevei generale și al confruntărilor cu forțele de ordine. Nicăieri, niciodată, violența nu a fost soluția, iar Uniunea Europeană are datoria să fie fermă în demersul pentru instaurarea unui climat de pace, atât de necesar actului de justiție obiectiv și nemotivat politic.